Ja, hvala za besedo. Glede na to, da je bilo navedeno nekaj podatkov, je korektno, da se pošteno pove dva tisoč pet, četrta redna seja